Še enkrat lep pozdrav. Tudi spremembe in dopolnitve veljavnega Zakona o zavarovalništvu so posledica sprememb evropskih pravil, s katerimi mora svojo zakonodajo uskladiti tudi Slovenija. Gre za spremembe na evropski ravni, sprejete leta dva tisoč šestnajst, ki se nanašajo na pravila trženja zavarovalnih produktov. Skratka, gre za sklop sklop pravil, katerih cilj je zaščita potrošnikov. V ta namen se zavarovalnicam in zavarovalnim zastopnikom nalagajo obveznosti, ki jih morajo spoštovati ob trženju svojih produktov strankam. Tudi ob zamudah pri sprejemanju tega zakona nam grozi potencialna kazen Evropske komisije. Spremembe v predlogu zakona se tako nanašajo predvsem na informiranje potrošnikov, glede statusa prodajalcev in oblik plačevanja njihovega dela. Glede svetovanja strankam in glede zagotavljanja informacij, ki jih stranke potrebujejo za informirano odločitev. Bistvena za ljudi kot kupce zavarovalnih storitev, je torej obveznost zavarovalnic, da potrošnike bolj celovito informirajo, jih seznanijo z morebitnimi tveganji ter za svoje nasvete sprejemajo tudi osebno odgovornost. Stranki bodo morali v primeru svetovanja zagotoviti tudi osebno priporočilo, s katerim bodo stranki pojasnili, zakaj je določeni zavarovalni produkt najbolj primeren za potrebe stranke. Glede na vse večjo kompleksnost finančnih trgov in to celo v primeru enostavnejših storitev, kot so zavarovanja in potrošniški krediti, je vsekakor prav, da finančne ustanove prevzamejo odgovornost močnejše ter bolj informirane strani in zato svojim potrošnikom zagotovijo točne in popolne informacije. Naj pri tem opozorimo, da je prizadevanje za boljšo informiranost potrošnika vsekakor primerno, nujno pa je, da v vseh visokoletečih besedah ne pozabimo na bistveno, ni dovolj, če zavarovalnica le zagotovi določene informacije in primerjave, ne bo dovolj, če bodo zavarovalni agenti svojim ponudbam priložili še kakšno tabelo ali zahtevo ali podpis stranke v znak razumevanja kompliciranih splošnih pogojev. Bistveno je, da jih potrošnik tudi razume. Zato bomo potrošniki zaščiteni šele takrat, ko se bodo prodajalci finančnih produktov trudili, da bi ljudje razumili, razumeli njihove ponudbe. Zato si želimo, da pri izvajanju te zakonodaje ne bi ponovno prevladal črkobralski vidik. V procesu sprejemanja zakona so se pojavile tudi pobude, da bi v besedilo vključili tudi določila, s katerimi bi izboljšali pravni položaj delavcev v zavarovalništvu, zlasti tistih, ki delajo v atipičnih oblikah zaposlitve. Vsekakor je to tema, ki jo je treba nasloviti povsod tam, kjer se delovna razmerja maskirajo v medpodjetniško sodelovanje, a rokohitrske in parcialne spremembe ponavadi ne prinesejo dobrih rešitev. Zato menimo, da je bolj smiselno, če se spremembe zakona osredotočijo samo na uskladitev z novimi pravili o zaščiti potrošnikov. V poslanski skupini Socialnih demokratov bomo podprli predlagane spremembe. Hvala.